Monsieur le Président, nous sommes effectivement confrontés à un débat surréaliste. Il faudrait remettre en cause la liberté de circulation des personnes en Europe et remettre en place les frontières nationales pour faire face à des flux de migrants qui s'abattraient sur l'Europe depuis la révolution tunisienne. Si les conséquences de ces gesticulations n'étaient pas aussi dramatiques et éloignées de la réalité, on pourrait en rire.

Sarkozy et Berlusconi font prévaloir des intérêts électoralistes à courte vue, manient les peurs et font croire à une invasion.

N'a t on pas un autre message à faire passer aux démocraties naissantes de l'autre côté de la Méditerranée?